Met 8000 dollar ben je in Afrika steenrijk.

En elke asiel of gelukszoeker die wij nog toelaten, gaat ten koste van de mensen die nu al in Europa zijn. Het toelaten van deze massa immigratie is dan ook het feitelijk ontkennen dat er grenzen zijn aan geld, middelen en mogelijkheden om mensen een fatsoenlijk bestaan te bieden. Het doet mij een beetje denken aan de kinderlijke naïviteit van mijn dochtertje, dat denkt dat er in een pinautomaat oneindig veel geld zit en dat haar vader kan blijven pinnen. Ik zal u zeggen dit is mij nog nooit gelukt. En het zal Europa ook niet lukken. Er is ook een reëel risico dat tussen de mensen die wij hier binnenhalen jihadistische elementen zitten, die wel eens een heel andere bedoeling kunnen hebben met onze samenleving dan wij op dit moment hebben.